Wat dat betreft zou ik graag normaal methylbromide bij de commissaris onder de aandacht willen brengen.

We hebben op een uitstekende wijze met elkaar samengewerkt, in de commissie en bij de onderhandelingen.

Het heeft in ieder geval tot een bevredigend resultaat geleid.

We hebben echt als een team kunnen werken en daardoor zijn we ook in staat geweest deze ingrijpende wetswijziging binnen een half jaar af te ronden.

Het is niet makkelijk om te weten waarop je wel of niet mag amenderen. Gelukkig waren er juristen die mij erop wezen dat de rechtsgrondslag in de herschikking gewijzigd was zodat we daarop konden amenderen, anders was dat bijna aan onze aandacht ontsnapt. Gelukkig was de Raad ook die mening toegedaan en op het laatste moment hebben we dit in de Commissie milieu nog recht kunnen breien.